Felicitări raportorului, felicitări raportorilor din umbră și tuturor celor care s au implicat în acest proiect deosebit de important pentru viitorul PAC. Într o lume globalizată, Uniunea Europeană, dotată cu o piață comunitară, trebuie să acționeze unitar pentru garantarea securității aprovizionării cu alimente, pentru promovarea resurselor regenerabile, să lupte contra schimbărilor climatice, să intensifice cercetările în vederea utilizării optime a oportunităților oferite de acestea. PAC trebuie să ofere atât o perspectivă și un cadru stabil, care să favorizeze dezvoltarea producției agricole printr o creștere a productivității și competitivității, cât și o bună funcționare a pieței, pentru a garanta astfel independența strategică de aprovizionare în toate sectoarele cheie de producție. Consider vitală menținerea celor doi piloni ai politicii agricole comune, cu o diferențiere clară, în care să avem pilonul I suficient de puternic pentru asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor în toate statele...